Monsieur le Commissaire sait comme nous, et sur ce point le Parlement et la Commission doivent travailler ensemble, combien ce secteur est important justement pour la cohésion sociale et combien il a besoin d'une sécurité juridique pour s'exercer dans nos territoires.